herra forseti góðir landsmenn forsætisráðherra hefur boðað okkur hér betri tíð með blóm í haga nægir peningar í ríkiskassanum þrjátíu milljarðar sem flóa þar út úr á næsta ári þrjátíu milljarðar umfram þarfir afgangur er það kallað og skuldirnar eru minni en í öðrum o e c d ríkjum og minni en annarra evrópuríkja á sama tíma er upplýst að tveir íslendingar hafa nú sett norðurlandamet þeir voru hæstlaunuðu stjórnendur hlutafélaga á norðurlöndunum öllum og var hvor um sig með um átta hundruð milljónir íslenskar krónur í árslaun næstur á eftir þeim kom forstjóri símarisans nokia og var hálfdrættingur á við þá félaga ef aðeins er litið á þessar staðreyndir mætti ætla að fréttir af kreppunni í samfélagsþjónustunni og af atvinnubrestinum í byggðunum væru frá einhverju allt öðru landi einhverju landi sem væri langt utan evrópu og alla vega langt utan o e c d

þrátt fyrir mikinn tekjuafgang ríkissjóðs og hagstæða skuldastöðu er samfélagsþjónustan í svelti hvert sem litið er blasir við mannekla atgervisflótti og ómanneskjulegt álag á stundum fjölmiðlarnir flytja okkur daglega fréttir af þessu til staðfestingar börn á leikskólum eru send heim sjúkradeildum er lokað spítalagangarnir eru fullir af rúmliggjandi sjúku fólki sérhæft starfsfólk í skólunum er tekið úr sínum starfa og sett í bekkjarkennslu biðlistar eftir félags og heilbrigðisþjónustu lengjast og lengjast veikt fólk veigrar sér við að leita til læknis og kaupa lyf vegna kostnaðar þetta er ísland í dag verkamaðurinn er nú fimmtíu ár að vinna sér inn mánaðarlaun forstjórans og bráðum sextíu því að kaup forstjóranna tveggja hafði hækkað um fjórtán hundruð til sextán hundruð prósent á fjórum árum meðan meðallaunin í landinu hækkuðu um tuttugu og eitt prósent bilið breikkar misskiptingin vex hvað er það sem veldur ég vil nefna hér tvennt það er kynjamisréttið annars vegar og markaðshyggjan hins vegar kynbundinn launamunur er meiri á íslandi en í nálægum ríkjum nýjasta dæmið er um þrjátíu þúsund krónur aukagreiðslu sem hefðbundin karlastétt lögreglumanna fékk á dögunum vegna aukins álags og manneklu ég er ekki að gagnrýna þá hækkun lögreglumenn eru vel að henni komnir en ég vil benda á hverjum er ætlað að sitja hér utan garðs það eru kvennastéttirnar það eru hjúkrunarfræðingarnir það eru sjúkraliðarnir og það eru umönnunarstéttirnar sem á undanförnum árum hafa mátt búa við vaxandi álag og svo mikla manneklu að hundruð stöðugilda eru ómönnuð í þessum störfum félag hjúkrunarfræðinga hefur fengið blákalt nei frá heilbrigðisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi við sanngjörnum kröfum sínum um aukagreiðslu samkvæmt þessum sama kjarasamningi þetta er lýsandi dæmi fyrir það kynjamisrétti sem viðgengst á íslandi störf hefðbundinna kvennastétta eru enn ekki metin að verðleikum þegar til launanna kemur menn reiða sig á ábyrgðarkennd kvenna treysta því að þær yfirgefi ekki sökkvandi skip hlaupi ekki út frá veikum sjúklingi

en svo lengi má brýna deigt járn að bíti umönnunarstéttir á íslandi skipaðar konum upp til hópa hafa fengið nóg og það er skýringin á því að svo marga vantar til starfa í þessi dýrmætu störf í samfélagi okkar það þolir enga bið að hækka grunnlaunin í samfélagsþjónustunni á sjúkrahúsunum á öldrunarstofnunum í skólunum og í leikskólunum öðruvísi verður ekki hægt að kalla til starfa aftur það sérfróða og reynda starfsfólk sem þegar hefur horfið til annarra verkefna og heldur ekki laða ungt fólk að sem nú er að ljúka námi í þessum greinum herra forseti það var ekkert um þetta að finna í stefnuræðu forsætisráðherra sem talaði samt um heilbrigðisþjónustu á heimsmælikvarða þess í stað boðar hann lækkun skatta á þá sem betur mega sín og fyrirtækin þegar forsætisráðherra svo boðar jafnframt víðtækar breytingar í heilbrigðismálum í ætt við stefnu sjálfstæðisflokksins eins og það var orðað þá vitum við hvað það þýðir enn frekari markaðsvæðingu og aukna misskiptingu við vinstri græn segjum nú er lag það á að nýta tekjuafgang ríkissjóðs til þess að bæta heilbrigðisþjónustuna en ekki brytja hana niður í búta og bjóða út á markað fyrir fjárfesta til þess að græða það eru

herra forseti eitt það versta við myndun þessarar ríkisstjórnar var að samfylkingin skyldi afhenda sjálfstæðisflokknum heilbrigðisráðuneytið það er ljóst að forsætisráðherra býst ekki við mikilli andstöðu við áform sín úr þeirri átt því miður en þeim mun meiri verður andstaðan að vera hér innan þings hjá stjórnarandstöðunni hér á þinginu og líka hjá ykkur sem haldið uppi samfélagsþjónustunni í landinu við vinstri græn heitum liðsinni okkar í varðstöðu um velferðarsamfélagið á sama tíma og við munum auðvitað veita öllum góðum málum brautargengi góðar stundir